Lep pozdrav, jaz res ne bom dolg, kajti ostala mi je dobra, dobra minuta. Tu naj, izpostavim, da od obeh ministrov, tako od ministra za zdravje kot, ministra za okolje pričakujem, da se bosta, bom rekel, bolj, poglavitno, lotila ukrepov za odpravo neenakosti na področju zdravja in zdravega ter čistega okolja in tu se naj takoj navežem na sanacijo zgornje Mežiške doline. Nekateri podatki kažejo na to, da so potem, ko je veljal odlok o sanaciji zgornje Mežiške doline med leti dva tisoč osem in dva tisoč trinajst, so ukrepi bili, efektivni in so dajali rezultate in tu naj povežem s tem, da je bilo tudi več sredstev namenjene namenjenih za, te ukrepe. Potem so sredstva začela padati in tudi, študije, ki jih je nacionalni inštitut za javno zdravje izvedel, kažejo na to, da so otroci, ki so imeli vsebnost svinca v krvi, po teh letih imeli še višjo vsebnost svinca v krvi, tako da jaz to pričakujem, da bo minister za okolje povečal sredstva za sanacijo zgornje Mežiške doline, kajti ta sredstva do leta dva tisoč dvaindvajset padajo na tristo štiriinsedemdeset tisoč, leta dva tisoč osem so bila milijon evrov in tiste ukrepe, ki dajejo rezultate, pusti in jim nameni še več sredstev. Tisti ukrepi, ki pa ne dajejo rezultatov pa jih iz iz odloka izloči in ta sredstva nameni tistim, ki dajejo rezultate. Hvala.